Sie haben gesagt, die derzeitige Umsetzung der Umweltverträglichkeitsprüfung in Österreich sei für die Kommission hinreichend befriedigend. Allerdings besteht nach wie vor ein EuGH Urteil, das einmahnt, dass sozusagen beim Feststellungsverfahren zur UVP Pflicht eine Bürgerbeteiligung stattzufinden hat.

Ich meine, das sind letzten Endes die betroffenen Flächen, und das muss eingerechnet werden. Hier handelt es sich um Stückelung und Umgehung, das ist völlig klar.